que nos deben trazar el camino. Hay una primera certeza necesitamos que participen todos, sobre todo los países que son grandes emisores. Segunda casi certeza parece muy difícil, por toda la información que hay, que en Copenhague se llegue a un acuerdo obligatorio jurídicamente como, naturalmente,

Pero esta realidad no nos debe llevar a una situación de abandono, porque el pesimismo se basa en la falta de reconocimiento de la realidad, mientras que, por lo contrario, el optimismo se basa en el reconocimiento de la realidad. ¿Y qué debemos hacer en Copenhague, esencialmente? Desde luego, no olvidar la posibilidad de conseguir ese acuerdo general. Pero conociendo la situación y las posibilidades que hay, yo creo que nos debemos concentrar en acuerdos sectoriales, acuerdos que sean realmente viables, con unos objetivos viables. Acuerdo en materia de deforestación, acuerdo en materia de ayudas a países emergentes y a países en desarrollo, pero, sobre todo, en materia de transferencia tecnológica, y acuerdos también que me parecerían sumamente interesantes para la promoción de programas para que los sectores industriales que más energía consumen, en todo el mundo, puedan llegar a acuerdos sobre emisiones, estén en el país que estén, lo que beneficiará también a la competitividad de nuestras economías.

Y ésa debe ser nuestra guía en todo momento.